získal dojem, že evropské státy, evropské národy zklamaly důvěru Komise. A doporučuji proto panu předsedovi Barrosovi, aby si vytvořil jiný evropský lid, který nezklame jeho důvěru.